Tudi kot župan, ki je v komunalnem podjetju, ki je bilo delniška družba, uvedel lastništvo zaposlenih v tem podjetju.

Zaupanje v podjetje in dolgoročno razmišljanje tako zaposlenih kakor tudi vodstva. V naši družbi je vse preveč navideznega konflikta med lastniki kapitala in zaposlenimi. Eni in drugi si želijo odgovornega ravnanja, dolgoročne usmerjenosti in ta participacija zaposlenih omogoča ravno to. Zelo pomembno je tudi to, da države uvedejo primerne davčne olajšave, ki bodo podpirale to participacijo in odgovarjale na probleme današnjega časa. Zelo pomembno je tudi to, da so to pravi odgovori predvsem za srednja in mala podjetja, ki bodo gonila razvoj v Evropi.